Domnule președinte, vreau să vă spun un lucru Uniunea Europeană se află actualmente la o răscruce de drumuri și observăm o schimbare a regulilor în timpul jocului. Țările care au aderat la Uniunea Europeană trebuiau să îndeplinească niște condiții politice criteriile de la Copenhaga. Trebuie să țineți cont, stimați colegi, de un fapt foarte important instituțiile în diferite state membre sunt diferite. Fiecare țară ar trebui judecată în funcție de instituțiile pe care le are. Iar aici s au spus niște lucruri foarte importante că toate țările membre ale Uniunii Europene ar trebui judecate în același mod. Pentru asta însă trebuie să avem instituții comune, aceleași instituții care să facă aceleași lucruri pentru cetățenii europeni. Sunt perfect de acord cu doamna in 't Veld de la ALDE, care spunea că un mecanism trebuie să se aplice tuturor țărilor într un mod coerent, ținând cont de instituțiile pe care țările respective le au. Din păcate, constatăm că și acest lucru s a mai spus s au găsit probleme, în general în țările din Europa Centrală și de Est. Ținând cont de situația unde ne aflăm acum cu Uniunea Europeană, cred eu că ar fi o mare eroare să continuăm pe acest drum. Trebuie să avem o poziție echilibrată față de țările membre pentru că cetățenii noștri s ar putea simți discriminați și discriminarea crește în Europa Centrală și de Est.